Ich begrüße es sehr, dass wir eine Zwischenbilanz ziehen und überprüfen, welche Strukturen sich beim EAD bewährt haben und wo es Potential für Verbesserungen gibt. Eines ist bei den vielen außenpolitischen Krisen der vergangenen Jahre wie zuletzt im Fall Syrien klar geworden Wir brauchen eine klare politische Führungsrolle des Hohen Vertreters, um eine erfolgreiche gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik gestalten zu können.

Auch als Vizepräsidentin der EU Kommission und Vorsitzende der für Außenbeziehungen zuständigen Kommissionsmitglieder.

Neben einer stärkeren politischen Führungsrolle sind auch einfachere Strukturen und eine verbesserte Koordinierung nötig, um die Effizienz des EAD zu steigern. Entscheidend für unsere Außenpolitik ist auch, dass der Bereich der europäischen Nachbarschaftspolitik in der Kommission verbleibt und damit weiterhin der Gemeinschaftsmethode unterliegt. Die Nachbarschaftspolitik darf nicht intergouvernementalen Strukturen unterstellt werden. Ich möchte Ihnen auch noch einmal gratulieren zu der Arbeit, die Sie bisher geleistet haben. Sie haben hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!